Hvala lepa, podpredsednica. Jaz naj povem, da pravzaprav, da v bistvu poznam delovanje prostovoljnih gasilskih društev. Bil sem pet mandatov župan in lahko rečem, karikiram, njihov vrhovni poveljnik in, vem, kaj pomeni imeti dobre gasilce, sploh pa v območju, iz katerega prihajam, kjer so vsakoletno elementarne nesreče, plazovi, poplave, veter, skratka, brez gasilcev v takih razmerah je sila težko in pravzaprav, sem jom sem jim za vse tiste stvari, ki so jih naredili do zdaj, izmerno hvaležen. Konec koncev so preprečili tudi veliko škode in si zaslužijo javno pohvalo. Ob tem seveda ne gre, spregledati, kaj pravzaprav, ti fantje in pa tudi dekleta, najbolj pogrešajo. Dobro opremo, če sem iskren. Veste, prostovoljstvo že tako ali tako bazira na prostovoljstvu, nihče od prostovoljnih gasilcev se ni včlanil v gasilsko društvo zato, da bo užival kakšne materialne bonitete ali pa kaj drugega, ampak prav nasprotno. Zato se je včlanil, ker čuti čuti vest, po pomaganju, potrebo po reševanju, jaz lahko rečem, da smo iz leta v leto spoznavali dejstvo, da so občine pravzaprav tiste edine, edine, ampak res edine, ki skrbijo za, opremo v teh društvih in za vse ostale stroške, ki nastajajo z delovanjem prostovoljnih gasilskih društev. Jaz ne rečem, da je seveda biti pri tej tematiki, ki se tiče gasilstva, previden. Previden, ker menim, da gre za strukturo ljudi, ki si zaslužijo ne samo pohvalo, ampak priznanje, njihova humanitarnost, etičnost in ostale kvalitete so res na nivoju. Samo v razmislek, ki sem ga zasledil v vsebini členov je, da se pač prizna, da delodajalec, oziroma, da je oproščen prispevka za socialno oziroma pokojninsko zavarovanje. To seveda gre, ne da v teh vrstah, ki združuje gasilci, niso samo ljudje, ki so zaposleni, ampak so tudi brezposelni. Kaj v takem primeru? To je treba povedati, da je tukaj velik problem. V tem času je bilo kar nekaj zakonov, ki so bili zelo všečni in do katerih je treba pristopati previdno, ker vsaka beseda lahko nekaj stane in je treba dejansko iskati besede, s katerimi se izražamo zato, da ne bi kogarkoli prizadeli, vendar pa mislim, da bi predlagatelju predlagal, da naj skuša, preden pride z zakonom v državni zbor, uskladiti svoje stališče z Vlado Republike Slovenije. Jaz mislim, da je vlada tista, ki je dolžna izvrševati zakone, in da če bo vlada sledila katerikoli zakon od katerekoli politične stranke, potem jaz mislim, da v parlamentu ne bo problem tak zakon tudi sprejeti. Tako da, priporočam za prihodnje, da se skušajo predlagatelji uskladiti z vlado in pripraviti res zakon, ki bo imel vse elemente, tudi finančne posledice, kar jih ta zakon o gasilstvu nima, in je to sila nerodno, ker nihče danes pač ne ve, kakšne bojo finančne posledice in kaj izhaja iz tega, kar določajo določbe in pa členi tega zakona. Skratka, v bodoče pa še enkrat, dajmo probati delovati skupno za isto stvar, vendar se bo treba pogovarjati. Pogovarjati, usklajevati in na osnovi tega sem prepričan, da bo marsikateri zakon tudi sprejet. Hvala.